Jednym z problemów dla organizacji Gołos było to, że otrzymała środki finansowe z Nagrody Sacharowa, czyli z nagrody, którą my jako Parlament Europejski przyznajemy. Dzięki tym pieniądzom, czyli dzięki tej nagrodzie, została uznana za agenta zagranicznego.